Kunnen we nog even een college klimaatverandering doen in één minuut?

Dat zorgt ervoor dat we in een klimaat leven dat ongeveer twintig graden warmer is dan als er geen broeikasgassen zouden zijn.